Frau Präsidentin! Es geht hier um eine Richtlinie, die in einer Zeit entstanden ist, als die langen Lkw noch gar nicht auf den Straßen unterwegs waren.

Darum wurde gesagt, es kann in Ausnahmefällen von den Mitgliedstaaten, die diese längeren Lkw nutzen wollen, in ihrem Interesse genehmigt werden, dass sie dort fahren, und das müsse der Kommission mitgeteilt werden.

Das Problem so sehe ich das ist tatsächlich weniger ein ideologisches Will man die, oder will man die nicht? Ich komme aus Niedersachsen, da haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, dass auch die Straßeninfrastruktur und die Verkehrssicherheit damit konform gehen. Es geht aber darum Dürfen sie über die Grenze oder dürfen sie das nicht?

Es wurde zunächst bei einer Frage gesagt Nein, sie dürfen nicht über die Grenze. Und sollte so ein Fall vorgetragen werden, dann müsse man das verfolgen, dann müsse man auch eine Verwarnung aussprechen. In einer zweiten Stellungnahme von Kommissar Kallas selbst hieß es dann, dass eigentlich nicht einzusehen ist, dass man nicht erlauben soll, dass die über die Grenze fahren.

Und wenn sie über die Grenze fahren wollen wir sind ja für grenzüberschreitenden Verkehr, so hat es Kommissar Kallas gesagt ist es unlogisch, dass er es dann aufhalten sollte. Das ist genau der Punkt. Die Hauptsache aus meiner Sicht ist, dass wir wollen, dass Unternehmer, die Waren durch Europa fahren, Rechtssicherheit haben. Dürfen sie längere Lkw einsetzen, oder dürfen sie das nicht? Dürfen sie über die Grenze fahren, oder dürfen sie das nicht? Wenn sie nicht über die Grenze fahren, macht es vielleicht keinen Sinn.

es. Was ist jetzt Stand der Dinge, damit die Unternehmen Rechtssicherheit haben?